frú forseti ég hef leyft mér að leggja hér fram fyrirspurn til fjármálaráðherra um viðbrögð ríkisstjórnarinnar við verðsamráði olíufélaganna það er óþarfi að fara ítarlega í aðdraganda þess þegar samkeppniseftirlitið hóf rannsókn á ólögmætu samráði olíufélaganna í desember tvö þúsund og eitt kom það mönnum kannski ekki svo mjög á óvart en þegar rannsókninni lauk í janúar tvö þúsund og fimm var upplýst að mati samkeppnisstofnunar að olíufélögin hefðu hagnast um sex og hálfan

allflestir í samfélaginu urðu fyrir barðinu á þessu framferði olíufurstanna að einhverju leyti enda flestir í þessu nútímasamfélagi háðir kaupum á olíuvörum og ríkið ekki síst á þessu tímabili sem hér um ræðir munu hafa verið sex eða sjö tilvik þegar ríkið bauð út kaup á olíuvörum meðal annars fyrir vegagerðina landhelgisgæsluna símann póstinn og lögregluumdæmi viðbrögð ríkisstjórnarinnar voru rædd hér í tvígang á alþingi á árinu tvö þúsund og fimm en þá þegar hafði reykjavíkurborg höfðað mál gegn olíufélögunum þremur keri skeljungi og olís nú er nýfallinn dómur í hæstarétti í máli reykjavíkurborgar féll níundi febrúar síðastliðinn og þar kemst hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að sýnt sé að olíufélögin hafi með ólöglegu samráði bakað reykjavíkurborg tjón og borginni voru dæmdar sjötíu og þrjár milljónir í skaðabætur og sex milljónir króna voru dæmdar í bætur til strætó plús vexti auðvitað og málskostnað þessi dómur er talinn fordæmisgefandi einkum vegna þess að hann er þannig orðaður að það er talið að erfitt verði fyrir olíufélögin að halda því fram að þau hafi ekki haft hag af samráðinu eftir það eða að þau hafi ekki bakað öðrum tjón ég vil spyrja af þessu tilefni hvar málið er statt orðalag fyrirspurnar minnar gefur til kynna það að þegar ég setti hana fram vissi ég ekki af því að ríkið hafði sjöunda febrúar tvö þúsund og sex höfðað mál það hefur lítið farið fyrir fréttum af því en ég hlýt að spyrja þá hæstvirtur ráðherra hverjar eru bótakröfurnar og hvar er málið statt